Światowe zasoby piasków bitumicznych są bardzo duże. Ocenia się, że rezerwy takiej ropy, zawarte w bituminach, są ponad dwukrotnie większe niż ropy naftowej wydobywanej konwencjonalnymi metodami.

Trzeba wymusić na firmach eksploatujących rekultywację eksploatowanych terenów, tak aby kiedyś znów tam mogły rosnąć lasy. Ci, którzy czerpią zyski z przetwarzania piasków bitumicznych, muszą ich część, na przykład w postaci depozytu, przeznaczać na ochronę środowiska. Komisja Europejska powinna wspierać takie wymogi oraz takie technologie, redukujące emisję CO 2 Europa i Kanada są przecież ze sobą powiązane gospodarczo na tyle silnie, by przemysł kanadyjski, chcąc nie chcąc, by być obecny na rynku europejskim, chociażby w tej dziedzinie, musi dostosować się do europejskich wymogów w dziedzinie ochrony środowiska.